Pero en este gran reto mundial que tenemos todos no caben ni el negacionismo de la extrema derecha ni la histeria de la extrema izquierda. Este gran reto necesita unidad, rigor, responsabilidad y no dejar a nadie atrás. La lucha contra el cambio climático debe ir siempre de la mano del crecimiento económico, de más y mejores empleos, contando con todos los sectores productivos y con todos los ciudadanos. Ellos ⸻los trabajadores, las empresas, los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, las familias⸻ son los grandes protagonistas y afectados de esta transformación hacia una economía circular, limpia, responsable y competitiva. Por ello, debemos darles todas las herramientas, todos los recursos económicos, sociales, jurídicos, de formación, y también de impactos, para no dejar a nadie atrás. No quiero terminar sin dar un mensaje a los jóvenes, porque son el futuro del mundo. Vuestro mejor aliado es el Partido Popular Europeo, un aliado fiel que cuidará como nadie de vuestras oportunidades, de Europa y del planeta.